Ce sont des groupes radicaux extérieurs au Hamas, le Jihad islamique, qui ont provoqué parfois des tirs de roquettes et, maintenant, de missiles. Le fait d'avoir tué le chef militaire qui a permis l'échange de prisonniers et qui négociait la trêve est un assassinat visant précisément à déclencher cette escalade je le répète, comme il y a quatre ans à la veille des élections israéliennes.